Man kann vielleicht auch sagen Die Krise ist in Europa nicht mehr ganz so akut. Aber wir haben es geschafft, zum chronisch kranken Mann zu werden, denn außerhalb des Euro Raumes haben sich die Kennzahlen deutlich besser entwickelt als im Euro Raum.

Und da kommt nun vielleicht ganz recht ein gutes Signal für Sie, Herr Draghi, aber ein schlechtes für alle Bürger in Europa aus Deutschland, wo man angekündigt hat, den Krisenfonds ESM jetzt europäisch zu institutionalisieren und als europäische Institution Ihnen tatsächlich zu übergeben.